Rieka Dunaj je aj významnou vodnou cestou, ktorá umožňuje prepravu tovaru z Čierneho mora až do Nemecka. Lodná doprava je z ekonomického hľadiska veľmi výhodným druhom dopravy vhodným najmä na prepravu tovaru. Zlepšenie plavebných parametrov na Dunaji zvýšením a stabilizovaním výšky vodnej hladiny by umožnilo plavbu lodiam s väčším výtlakom hlboko do európskeho vnútrozemia. Rozšírenie prepravných kapacít vodnej cesty vygeneruje aj nové pracovné príležitosti po celej dĺžke vodného toku, a preto, myslím si, treba podporiť iniciatívy Komisie v tejto oblasti. Dôraz na ochranu životného prostredia pri očakávaných stavebných investíciách však musí byť neoddeliteľnou súčasťou ich posudzovania.